skýrslugjöf um nákvæmlega ekki neitt hér hefur ekkert verið upplýst um umfang aðgerða tímasetningar fjárhæðir eða nokkurn skapaðan hlut undir allri þessari umræðu en þingmenn sem koma heiðarlega að þessari umræðu og gefa færi á henni gagnrýndir fyrir að koma tómhentir til hennar hér lá engin skýrsla fyrir um það hvað ríkisstjórnin hygðist fyrir og í munnlegri skýrslu hæstvirts forsætisráðherra kom ekki neitt fram nema það að allt gengi samkvæmt áætlun og það væri verið að skrifa frumvarp sem ráðherrann upplýsir þingið hvorki um hvað inniheldur né þjóðina né erlenda aðila sem horfa til efnahagslífs hér og hugsanlegra fjárfestinga ég geri alvarlegar athugasemdir við það að farið sé svona með tíma þingsins að hann sé tekinn í skýrslugjöf um ekki neitt og þingmönnum haldið í algjörri óvissu og